Gospodine predsjedniče, podržavam sve strategije i politike koje imaju za cilj jačanje demokratskih kapaciteta i stabilizaciju zemalja iz našeg susjedstva. Zemlje Istočnoga partnerstva važne su za Europsku uniju i njihov nam je napredak od neprocjenjive vrijednosti. Približavanje Uniji je težak i mukotrpan proces, naročito za države s komunističkom, totalitarnom prošlošću. Kao zastupnica iz Hrvatske jako dobro znam s koliko se izazova suočava društvo, impregniranom komunističkom ostavštinom u procesu usvajanja onih vrijednosti koje danas nazivamo zapadnima i na kojima se ova Zajednica temelji. Unija neće pomoći zemljama Istočnoga partnerstva tako što će ih staviti u službu svoje vanjske politike i odmjeravanja snaga s Rusijom u toj regiji. Pomoći će im prije svega ako principijelno nastavi braniti njihov suverenitet i teritorijalni integritet. Paralelno s tim potrebno ih je poticati na jačanje unutarnjeg kapaciteta i ispunjavanje strogih i objektivnih uvjeta, kako bi jednog dana te države bile potpuno spremne za pridruživanje Uniji.